Monsieur le Président, Messieurs les Commissaires, Monsieur le représentant du Conseil, nous venons d'assister à un débat qui, malgré tout, était intéressant parce que, pour la première fois, nous avons tenu un vrai débat sur un accord de libre échange. Certains ont parlé des faits, d'autres ont parlé d'idéologie, même de croyance, croyance dans le libre échange comme étant l'avancée vers la démocratie.

Mais je dirais que cet accord de libre échange est un mauvais accord en premier lieu, et surtout, pour les paysans marocains. Si le oui l'emporte jeudi c'est possible, je n'en sais rien cela voudra dire que vous créez toutes les conditions pour que le printemps arabe arrive enfin au Maroc.

Nous acceptons de faire cet accord parce que le Maroc s'engage à nous protéger contre l'immigration qui arrive d'Afrique.

Fait on des accords économiques uniquement pour dresser un mur de l'autre côté de la Méditerranée pour protéger l'Europe?

Or cet accord est un mauvais plan pour l'agriculture. 1 d'augmentation du volume par rapport à l'offre peut faire écrouler les prix. Vous le savez très bien, Monsieur le Commissaire, l'ajustement de l'offre et de la demande est quelque chose de fragile.

On sait qu'aujourd'hui Perpignan est une véritable passoire pour les tomates.

Il faut être sérieux, comme sur la question de l'eau.

Concernant l'obligation par rapport au Sahara occidental, je n'ai pas voulu en faire une bataille politique, simplement une question de droit.